Señor Comisario, si tomamos en consideración un plazo de seis meses para poner fin a una dictadura de 42 años, quizás pudiera parecer, en principio, que es un plazo relativamente corto. Si lo tomamos en consideración y lo valoramos con respecto a la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento causado y los retrasos que van a sufrir varias generaciones, creo que haríamos un análisis sustancialmente distinto. En todo caso, con la caída del régimen del Coronel Gadafi queda todo por hacer la ayuda humanitaria, garantizar la seguridad, el orden y el control en las fronteras, no sólo la reconstrucción económica sino también un proceso de transición en circunstancias muy difíciles, y también garantizar que no prevalezca la impunidad por los crímenes cometidos. El representante de la Presidencia en ejercicio ha dicho —y concuerdo con su apreciación— que tanto en el marco de la OTAN como en el de la Unión Europea, gracias especialmente a la acción de determinados Estados miembros —como ha sido el caso de Francia y del Reino Unido— y, sobre todo, gracias a la determinación y al coraje del pueblo libio, se ha podido acabar con este odioso régimen. Pero hay que decir también que la Unión Europea, tras algunas vacilaciones iniciales y en el ámbito de sus competencias, ha actuado pronto y ha actuado bien. Y es verdad, señor Ministro, que este Parlamento fue la primera instancia que pidió, gracias a una invitación del Grupo Liberal —hay que decirlo así—, el reconocimiento del Consejo Nacional de Transición. Y hay que decir también que Francia fue el primer país en reconocer al Consejo Nacional de Transición. Ahí están los 154 millones de euros de la ayuda humanitaria y la apertura de la Oficina en Bengasi y en Trípoli, que tiene que ser elevada rápidamente a la condición de delegación y para la que hay que nombrar rápidamente a un jefe de delegación con auctoritas que asuma la importante tarea de coordinar la acción de la Unión Europea con sus Estados miembros y también con la Oficina que el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido a la Oficina integral, al Consejo de Seguridad. Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, hace tan sólo tres días en este Hemiciclo hemos conmemorado, como en otros lugares del planeta, el décimo aniversario del salvaje atentado contra las Torres Gemelas.